Passivrauchen ist ein riesiges Problem, besonders für Kinder. Der Präsident des Berufsverbands Kinderheilkunde in Deutschland hat einmal gesagt Rauchen in Gegenwart von Kindern ist vorsätzliche Körperverletzung. Ich selber würde nicht so drastisch formulieren, aber wir müssen handeln. Ich begrüße sehr die Gesetze, die in Irland, Italien und anderen Ländern konsequent umgesetzt werden.

Wir haben auf der europäischen Ebene eine begrenzte Kompetenz. Es könnte politisch kontraproduktiv sein, hier eine Gesetzgebung zu machen.

dass wir Kinder nicht besonders schützen können, wenn wir auf europäischer Ebene tätig werden. Das ist aber gerade besonders notwendig. Deswegen bitte ich, die Änderungsanträge der EVP zu diesem Thema zu unterstützen. Ein Wort zu den umstrittenen Tabaksubventionen, über die wir jahrelang diskutiert haben Der Umweltausschuss hat immer gefordert, sie ganz abzuschaffen. Jetzt gibt es einen guten Kompromiss im Rat, und ich plädiere deshalb vorbehaltlich der Diskussion in meiner Fraktion persönlich sehr stark dafür, dass wir Ziffer 9 so lassen, wie sie ist. Das ist ein guter Kompromiss, und die Menschen würden es nicht verstehen, wenn wir weiter solche Subventionen wie bisher zahlen. Wir brauchen diese Umstellung, und wir sollten das unterstützen.